Mijn fractie heeft een aantal voorstellen gedaan om in de resolutie op dat gebied nog specifieker te zijn. Zo is er in de EU in de praktijk nog geen volledig gelijke vrijheid van verkeer voor paren van hetzelfde geslacht. Natuurlijk, zij kunnen in andere lidstaten werk zoeken en werk krijgen, maar daarmee is hun partnerschap of huwelijk nog niet erkend. Dus lopen ze allerlei rechten mis die getrouwde stellen wel hebben. De beste maatregel tegen homofobie is verzekering van gelijke rechten en dat kan alleen door wederzijdse erkenning van partnerschappen en huwelijken. Buiten de Europese Unie is de situatie natuurlijk nog veel ernstiger. Denk aan de ontwikkeling in Afrika, waar veel HOBT's met de dood worden bedreigd. Welke hulp geeft de Europese Unie aan de beweging van de vermoorde David Kato uit Oeganda en aan soortgelijke bewegingen in andere landen? Hoe ondersteunt de Europese Unie de homobeweging in de nabuurstaten? En welke initiatieven neemt de Europese Unie in het kader van de steun aan de Arabische lente? Zit daar ook een onderdeel bij voor de bestrijding van homofobie in deze landen?